Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, la solution à l'évasion fiscale des entreprises a un nom l'ACCIS, l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés.

Finis les transferts de bénéfices d'une filiale et d'un pays à l'autre pour échapper à l'impôt!

Les multinationales seront enfin taxées comme une seule entité en Europe et l'impôt sera payé là où a réellement lieu leur activité, y compris pour les entreprises numériques comme Google ou Amazon, qui seront taxées en fonction du lieu où elles offrent leurs services, et non pas seulement dans le pays où elles installent leur siège. Mais l'évasion fiscale a ses complices, ce sont les gouvernements nationaux, qui bloquent cette réforme depuis sept ans maintenant.

Si nos gouvernements n'arrivent pas à se mettre d'accord sur cette réforme essentielle, j'appelle la Commission européenne à user des pouvoirs à sa disposition, en proposant de faire passer ce texte à la majorité qualifiée plutôt qu'à l'unanimité.

Qu'elle s'en saisisse pour faire avancer la justice fiscale, comme nous l'a promis le président Juncker. Qui refuse d'agir contre l'évasion fiscale détruit l'Europe!